No termina aquí pues el iter parlamentario de este informe.

Así nos lo decían las asociaciones de consumidores a nivel nacional y a nivel europeo.

Hemos conseguido que se rechace el principio general de una armonización máxima del antiguo artículo 4. Hay que decir bien alto que una armonización máxima, al establecer la misma protección en todos los Estados miembros, supondría una rebaja de la protección de muchos consumidores, pues existe en diversos países una mayor tradición en la protección de los derechos de los consumidores. Me gustaría destacar, en todo caso, que es esencial asegurar que la lista de cláusulas contractuales abusivas no sea exhaustiva, de manera que cada Estado miembro pueda aumentar el número de cláusulas que considere inaceptables e inválidas en los contratos con los consumidores, que se invierta la carga de la prueba en las cláusulas individuales, de modo que sean los comerciantes quienes tienen que demostrar que se han negociado individualmente las cláusulas que se alejen de lo generalmente establecido, que las cláusulas contractuales han de estar expresadas de una forma clara y comprensible.